virðulegi forseti ég vísa hér aftur í það að eins og þingmaðurinn fór yfir hafði þessi úttektarnefnd ekki þær yfirgripsmiklu heimildir til

allsherjar rannsókn á því sem gerðist í aðdraganda bankahrunsins hjá lífeyrissjóðunum þessi skýrsla sem liggur hér fyrir er mjög góður grunnur í þá vinnu því eins og ég fór yfir í ræðu minni er þetta mjög góð samantekt á þróun lífeyrissjóðakerfisins frá því að til þess var stofnað til ársins tvö þúsund og níu þannig að það sé sagt hér en það sem ég er að gagnrýna í þessari skýrslu eru hlutirnir sem vantar inn í skýrsluna ég var á þessum umrædda fundi þegar þessi skýrsla var kynnt nefndarmenn voru ári lega spurðir að því hvort þeir hefðu komist að því að um hugsanlegt

gagnvirkar rannsóknarheimildir til þess að fara að meta það hvort það sé eitthvert sakamál í spilunum eða ekki hér stendur með leyfi forseta samkvæmt yfirlýsingu þessari skuldbatt nefndin sig meðal annars til að vitna ekki í afhent gögn í öðrum tilgangi en til að undirbyggja og rökstyðja þessa skýrslu undirbyggja og rökstyðja þessir aðilar hafa sjálfsagt séð eitthvað ýmislegt sem þolir varla dagsins ljós en þeir máttu ekki benda á það og ekki nota það í öðrum tilgangi en að rökstyðja og undirbyggja þessa skýrslu ég get ekki tekið undir húrrahróp þingmannsins með það að ávöxtun íslenska lífeyrissjóðakerfisins hafi verið mjög góð hér ávöxtunin